Monsieur le Président, par la relance des négociations avec les Balkans occidentaux, annoncée cette année par Jean-Claude Juncker lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union, ainsi que dans le programme de la nouvelle présidence bulgare, l'Union européenne tente de conjurer le désaveu cinglant du Brexit. Mais, quinze ans après le sommet de Thessalonique de 2003 qui se voulait le premier jalon de cette longue feuille de route, jamais ce nouvel élargissement n'aura paru aussi chimérique.

Comment pourrait il en être autrement, alors que l'avenir s'écrit désormais à Moscou, à Dubaï et à Pékin, où l'ensemble de ces États croient trouver les fondements d'une collaboration économique et diplomatique de bonne foi et dénuée de conditionnalité politique?

À l'évidence, l'Union européenne n'incarne plus un horizon indépassable, et le réveil des passions nationales place son projet désincarné à contre courant du sens de l'histoire.